Ja, hvala za besedo. Spoštovani predsednik, oba ministra! Moje vprašanje se nanaša na to, da je tednik Demokracija sedmega devetega dva tisoč osemnajst na svoji spletni strani objavil tako imenovani priročnik za starše, kako otroke v šolah obvarovati pred aktivisti LGBTQ in multikulturalizmom. Avtorica članka Andreja Perko navaja, da objavljajo, citiram, zdravorazumska priporočila staršem, kako otroka v šoli ubraniti pred škodljivimi aktivisti LGBT in agendo multikulturalizma. Med priporočili je tudi poziv, naj starši sabotirajo predloge šole in učiteljev, ki v šolske odbore in svet šole predlagajo svoje kandidate, češ da so, citiram: "predlagani kandidati skoraj gotovo podtaknjenci zagovornikov multikulturalizma in aktivistov LGBT. Starši naj raje predlagajo svoje kandidate, s čimer bodo najlažje prevzeli nadzor." Nadalje priročnik poziva starše k bojkotu določenih vsebin, na primer kulturni dan z LGBT vsebino, poziva starše, naj v primeru, da je napovedan aktivist LGBT, otrok ne pošiljajo v šolo in podobno. Dalje priročnik svetuje, naj starši otroku s praktičnimi primeri pokažejo, da je aktivist LGBT ali multikulturalist v šoli lagal. Navedeni prispevek uporablja izraz "škodljivi LGBT aktivisti", LGBT manjšine pa označi kot "podtaknjence, lažnivce in nevarnost, ki preti šolskim otrokom". Starše poziva, naj otrok ne pošiljajo v šolo. No, in v zvezi s tem oba ministra sprašujem: "Izdajatelj tednika Demokracija je Nova obzorja Založništvo, d. o. o., ki prejema denar tudi iz javnih sredstev, iz česar izhaja, da se z javno podporo širi homofobija, ksenofobija in nestrpnost do vseh drugačnih. Kaj bo ukrenilo Ministrstvo za kulturo, tudi v smislu oblikovanja nove medijske zakonodaje, za preprečitev in sankcioniranje vse bolj razširjene prakse javnega širjenja nestrpnosti in sovražnega diskurza? In ali je z vidika Ministrstva za šolstvo pravno dopusten homofobičen in ksenofobičen govor v priročniku ter javno razpihovanje nestrpnosti in sovraštva do drugačnih in ali je z vidika Ministrstva za šolstvo pravno dopustno pozivanje staršev k sabotaži in bojkotu LGBT manjšin in večkulturnosti ter pozivanja staršu, naj otrok ne pošiljajo v šole?" Za odgovore se vama najlepše zahvaljujem.